frú forseti ég verð að segja eins og er að það er afar gott að framsóknarflokkurinn er búinn að finna haldreipi sitt í umræðunni um rannsóknarskýrsluna á bankahruninu við getum glaðst yfir því við getum glaðst yfir því að framsóknarflokkurinn sem sat í ríkisstjórn með sjálfstæðisflokknum í tólf löng ár sé loksins búinn að finna haldreipið í umræðunni um rannsóknarskýrsluna og níutíu

þessu og samblandinu á kárahnjúkavirkjun níutíu prósent lánum skattalækkunum og öllu hinu öðru sem versta ríkisstjórn allra tíma ríkisstjórn framsóknar og sjálfstæðisflokks sem sat

rannsóknarskýrslunni ef þingmaðurinn vill lesa hana